Argumentul pe care vrem să îl prezentăm e foarte simplu. E important, desigur, să dezbatem și o vom face miercuri după amiază.

Pe de altă parte, dincolo de dezbatere, credem că e nevoie de un vot.

E bine să votăm înainte ca Gaddafi să fie capturat sau să plece și nimeni nu poate să garanteze că asta nu se va întâmpla până la viitoarea sesiune.